La reestructuración de la deuda griega es también una buena noticia, pero haríamos bien en reconocer que nos equivocamos, porque, con las condiciones iniciales, Grecia no hubiese podido pagar nunca.

Recapitalización de los bancos tengo que estudiarlo a fondo, pero no entiendo bien que se hayan cambiado los criterios de valoración de la deuda soberana, pero no se haya alterado la valoración de los activos tóxicos, y no entiendo bien que en el límite de capital se haya fijado una regla de café para todos, estableciendo límites de recapitalización similares para entidades financieras que no lo son. El Gobierno español tendrá que explicar las cesiones que ha hecho, pero eso se hará en casa. La Comisión sí tiene que explicar aquí por qué nos enfrentamos a una crisis bancaria sin que haya remitido la propuesta de Directiva sobre mecanismos de resolución de crisis, como se comprometió a hacer cuando hablamos de la supervisión financiera.

Y por último, es buena noticia aumentar la dotación de fuego del fondo de rescate. Es una lástima que tengamos que recurrir al exterior porque somos incapaces de arreglar en el interior los problemas que tenemos, y solo lo haremos si tenemos un plan completo que atienda al mismo tiempo a la disciplina macroeconómica, a la sostenibilidad de la deuda y, sobre todo, al crecimiento. Es hora de que la Comisión diseñe un plan global y que nos pongamos en marcha ahora.